Liebe Kollegen, wären Sie einverstanden, wenn ein US Geheimdienst Mitarbeiter Sie täglich 24 Stunden lang begleitet und Ihre Verhaltensweisen notiert und analysiert?

Aber genau das passiert täglich 24 Stunden lang im digitalen Raum.

Das Europäische Parlament ist hier, damit es Grundrechte verteidigt und schützt. Dementsprechend wäre es auch wichtig, dass wir endlich Druck ausüben, dass die amerikanische Regierung das Programm PRISM einstellt. Es ist in diesem Zusammenhang auch eine Schande, dass Frau Ashton, unsere Außenministerin, bis jetzt noch nicht einmal eine Stellungnahme dazu abgegeben hat. Wir brauchen zu diesem Skandal unbedingt eine Untersuchung. Wir müssen feststellen, welche Geheimdienste involviert sind. Wir müssen feststellen, ob Europol diese Daten bekommen hat. Wir sollten die amerikanischen Vertreter hierher einladen, damit sie uns Rechenschaft abliefern.